Jeden človek si kúpi iného človeka pre uspokojenie svojich chúťok a pre svoje potešenie.

Som si vedomá toho, že môj postoj nevyvolá súhlas najmä medzi kolegami, ktorých členské štáty legalizovali prostitúciu. Dokonca aj Európsky súdny dvor vyhlásil, že prostitúcia je profesia ako každá iná.